Frau Präsidentin! Als ÖsterreicherInnen sind wir Gott sei Dank sehr viele Jahre von terroristischen Anschlägen verschont geblieben. Aber auch Wien hat das schon erfahren müssen.

Auf der einen Seite brauchen wir ganz sicher diese Opfercharta und die Unterstützung der Opfer des Terrors.

In einem Bereich dürfen wir keine Toleranz zeigen, das ist dort, wo Gewalt stattfindet.